Herr Präsident! In Wahrheit ist es erschütternd, dass es im Hinblick auf den Sargentini Bericht von 2018 hier im Europäischen Parlament keinerlei angemessene Reaktion seitens Ungarns oder seitens des Rates gegeben hat. Stattdessen betreibt die ungarische Regierung weiterhin offen Verletzung von Unionsrecht und wird immer mehr zu einer Scheindemokratie mit eingeschränkter Pressefreiheit, ohne unabhängige Gerichtsbarkeit, eine Universität wird vertrieben, NGOs werden schikaniert, und der Rat schaut zu. Die Entwicklungen in Ungarn und Polen stillschweigend hinzunehmen, heißt nichts weniger, als unser gemeinsames europäisches Projekt aufzugeben. Als SD Fraktion fordern wir daher den Rat und die Kommission auf, nicht nur das Artikel 7 Verfahren mit der notwendigen Seriosität fortzuführen, sondern auch das Gesetz abzuschließen, mit dem die EU Förderungen an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden.